Madame la Présidente, le peuple britannique a décidé il y a deux ans de quitter l'Union européenne.

Pour le groupe Europe des nations et des libertés, que je représente aujourd'hui, le respect de la souveraineté de chaque nation est un principe fondamental. Il est choquant, à cet égard, qu'une demande de remise en cause du Brexit ait été déposée devant la Cour de justice de l'Union, qui statuera le 4 décembre. J'estime, en effet, qu'aucun tribunal n'est compétent pour remettre en cause les effets d'un référendum. En France, le Conseil constitutionnel l'a compris et refuse de contrôler les référendums. Je souhaite vivement que la Cour de justice de l'Union adopte la même position. Si elle venait à interpréter l'article 50 du traité sur l'Union européenne dans un sens défavorable au Brexit, il faudrait lui résister. La souveraineté n'est pas un ensemble de compétences qu'on peut ligoter par des traités ou abandonner à la subjectivité des juges. C'est un pouvoir métajuridique qui permet à chaque nation de décider librement de son destin.